Natürlich sind es die Mitgliedstaaten, die auf nationaler Ebene zuständig sind vor allem die regionalen Behörden, die Kommunen aber es ist gut und richtig, dass die Kommission sich jetzt mit einer Strategie an dieser Diskussion nicht nur beteiligt, sondern aktiv einbringt. Ich möchte drei Überlegungen einbringen, die mir besonders wichtig sind. Zunächst einmal Die Kriminalisierung, die Bestrafung von Wohnungslosen, die in so manchen Mitgliedstaaten jetzt verstärkt zu beobachten ist, ist absolut aufs Schärfste zu verurteilen.

Die Kommission könnte sich bei der Vorgangsweise, bei der Abstimmung durchaus auch an der Jugendgarantie orientieren. Das Dritte ist das Thema Vorbeugen, Prävention. Das Allerwichtigste ist es zu schauen, dass es gar nicht so weit kommt, dass Menschen wohnungslos werden. Daher brauchen wir Betreuungseinrichtungen für diejenigen, die ihrer Wohnung verlustig werden, für die besonders Schwachen in unserer Gesellschaft.